Voilà donc une nouvelle taxe qui ne touche pas le citoyen lambda, mais bien ceux qui font de grands bénéfices comme l'on voit aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Deuxièmement, concernant votre budget, Monsieur Barroso, je crois que c'est une erreur de dire qu'il ne faut pas augmenter le budget européen.

Donc, si l'on aspire à un monde, une planète plus démocratique, l'Europe devra investir, et ce ne sont pas les États qui investiront, ce sera l'Europe.

Je crois qu'avec tout ce que nous devons faire pour la transformation écologique, pour la transformation démocratique et pour les actions du Parlement de l'Union européenne, nous avons besoin d'un budget qui dépasse le pourcentage de 1,05 que vous proposez.